Gospođo predsjednice, pozdravljam novouspostavljeni okvir jer preciznije utvrđuje kriterije koje države i regije moraju ispuniti kako bi mogle aplicirati za sredstva iz fonda, čime će se, vjerujem, drastično smanjiti mogućnost zloporabe. Također, novi okvir uvodi mogućnost predujma, što predstavlja značajan napredak u odnosu na dosadašnju praksu. Brzo i učinkovito djelovanje iznimno je važno u smanjenju negativnog utjecaja prirodnih katastrofa na život pogođene lokalne zajednice, u čemu će isplata predujma igrati značajnu ulogu. Ovim putem želim izraziti nadanje da će Europska komisija prepoznati teške posljedice nedavnih prirodnih katastrofa u Hrvatskoj i pozitivno odgovoriti na zahtjev Republike Hrvatske podnesen na temelju štete od ledene kiše i smrzavanja u Gorskom kotaru i Primorsko goranskoj županiji, velikih padalina i posljedičnih poplava u Sisačko moslavačkoj, Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji te klizišta u Varaždinskoj županiji.